El punto de vista del ciudadano, del exconsumidor pasivo, convertido hoy en un productor, distribuidor, almacenador y consumidor de una energía cuyo coste marginal se acerca cada día más a cero. Por eso, es necesario ese nuevo marco regulatorio europeo, general y consciente de la diversidad real de las situaciones a las que debe aplicarse. Pero vamos al mercado descentralizado, democrático —a pesar del temor que este término genera en algunos grupos— y basado, claro, en energías renovables. Un mercado con transparencia, comparación de precios, demanda consciente para decidir libremente, smart meters competitividad abierta y precios efectivamente reducidos. Este es el escenario no lejano que este informe dibuja y que ahora reclamamos a la Comisión, señor Comisario, y a los Estados miembros. Y por eso tiene sentido que tratemos también hoy la cuestión de la pobreza energética y la respuesta que necesita.

Nos acercamos, efectivamente, a una concepción de la energía limpia, abundante y barata como derecho básico ciudadano, tal como mañana vamos a votar.